Ihre Kommission ist die Wirtschaftsregierung.

Danke für die Transaktionssteuer! Mehr Entschlossenheit, Ambition und Begeisterung wird die Jugend an Bord bringen und uns die Zukunft zum Freund machen.